Señora presidenta, hoy ha sido el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Los ha tenido que escribir desde la cárcel, donde lleva 403 días preso, en prisión preventiva, por haber organizado un referéndum para que pudiéramos votar. Oriol ha visto a sus hijos Lluc y Joana en un año 36 horas, o lo que es lo mismo, Lluc y Joana han visto a su padre —que es una persona que siempre ha estado comprometida con la democracia, con la justicia y con la dignidad— apenas un día y medio.

¿Hablamos de los nueve presos políticos catalanes, cuatro de ellos en huelga de hambre? El silencio cómplice de las instituciones de la Unión Europea con lo que está pasando en Cataluña es una muestra de debilidad y de hipocresía. Los verdaderos europeístas no miramos hacia otro lado. Los verdaderos europeístas defendemos los derechos fundamentales siempre y en todas partes. También hoy y también en la Unión Europea.